Nagyon rövid lehet a válaszom nem. Ez az együttműködés egyértelműen nem működik a magyar parlamentben, pontosan azért, mert a Jobbik álláspontja teljességgel elfogadhatatlan a szocialista frakció számára, nemcsak ezekben a kérdésekben, hanem egyéb kérdésekben is. Én meg pontosan azt látom, hogy a FIDESZ kormány az, ami nagyon sokszor a szélsőségek felé tolódik. A FIDESZ kormány képviselői azok, akik a Euro Gays megrendezését mindenféle módon akadályozzák, és pontosan ez a rendőrség ez alatt az idő alatt tiltotta be, illetve nem engedélyezte a meleg büszkeség napja megrendezését. Ilyen korábban nem történt meg.